Señora Presidenta, señor Comisario, ante todo quiero destacar el gran trabajo de la señora McAvan, la ponente, y también del resto de los ponentes en la sombra, para llegar a este acuerdo en primera lectura, lo que era muy importante, puesto que entraba en vigor la reglamentación que habíamos aprobado en 2010, y era necesario retocarla. No porque fuese mala legislación —la legislación era muy buena—, sino porque, como se ha dicho, ocurrieron los acontecimientos recientes, de todos conocidos, y demostraron que había una cierta laguna que era necesario corregir para que no volviera a ocurrir, y había que reforzar puntos concretos de la vigilancia y la seguridad de los medicamentos una vez comercializados. Por eso, a partir de ahora, como se ha dicho, los titulares de una autorización de comercialización de un medicamento que no renueven, retiren, o pidan la retirada o suspendan la autorización, tendrán la obligación de declarar las razones reales y los motivos que les han llevado a esta retirada o a la suspensión de la autorización del medicamento. Esto es un gran logro, en aras de la transparencia, y va a evitar que el titular de una autorización de comercialización intente esconder las verdaderas razones de su decisión.

La segunda modificación importante que se ha conseguido es que todos los productos autorizados que estén sujetos a un estudio de seguridad postautorización se incluyan automáticamente en una lista de productos sujetos a este seguimiento.